Hvala lepa. Lepo prosim, predsednik vlade, če vseh FDV-jevcev oziroma FSPN-jevcev po enem primeru ali pa dveh ne primerjate. Smo različni, hvala.